Das ist eine Frage der politischen Bewertung. Ich will nur daran erinnern, dass die Notenbank das hat mit der Debatte hier jetzt gar nichts zu tun, aber es ist eine Frage, deswegen muss ich sie beantworten in den Monaten Dezember und Februar eine Billion Euro gedruckt hat, um Liquiditätsengpässe in südeuropäischen Ländern zu beseitigen.